herra forseti háttvirtur þingmaður helgi hjörvar spurði mig í raun tveggja spurninga annars vegar hvort að ég teldi að við hefðum ekki átt að fylgja tillögum samfylkingarinnar þegar árið nítján hundruð níutíu og níu og ganga inn í evrópusambandið og stefna að maastricht skilyrðunum og evruaðild ég tel svo ekki vera ég held hins vegar að það sé miklu mikilvægara fyrir okkur að ræða núna frekar heldur en það hvaða stefnu við höfum haft í fortíðinni að ræða hvernig við ætlum að horfa til framtíðar hvaða skref við ætlum að taka á næstu árum til þess að byggja hér upp þann stöðugleika sem er nauðsynlegur fyrir íslenskt efnahagslíf og ég vek athygli háttvirts þingmanns á því að ég mælti hér í rauninni fyrir ákveðinni sáttaleið sem ég held að ætti að vera til þess fallin eða ætti að vera þess eðlis að bæði stuðningsmenn og andstæðingar upptöku evrunnar og aðildar að evrópusambandinu ættu að geta fallist á hana vegna þess að maastricht skilyrðin sem slík eru skynsamleg efnahagsleg markmið þau eru skynsamleg hagstjórnarmarkmið og ég held að það væri í rauninni meiri ástæða fyrir okkur að sameinast um þessi markmið vinna í tillögum og leiðum sem færa okkur nær þessum markmiðum frekar heldur en það að eyða tíma okkar núna í það að deila um hvort við ætlum að ganga í evrópusambandið eða ekki ég held að bæði fyrir andstæðinga og stuðningsmenn evruaðildar og evrópusambandsaðildar þá ættu maastricht skilyrðin að geta verið ákveðið leiðarljós en það er hins vegar auðvitað rétt sem háttvirtur þingmaður helgi hjörvar segir að við núverandi aðstæður erum við býsna langt frá því að ná þessum markmiðum því er það auðvitað bjartsýni að við eigum að stefna að þeim en hvort sem við viljum vera innan eða utan evrópusambandsins og myntsamstarfsins þá eru þetta markmið sem við eigum að stefna að